Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin Thyssen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Arbeitsmarktbehörde wird sich um die effektive Anwendung und Durchsetzung von europäischem Recht zur Arbeitsmobilität kümmern das ist gut. Sie ist zukünftig die erste Ansprechpartnerin für nationale Arbeitsinspekteure, die grenzüberschreitende Kontrollen durchführen, um Lohn und Sozialdumping zu unterbinden auch das ist gut. Dadurch erhalten auch ehrliche Unternehmen mehr Schutz vor unfairem Wettbewerb das ist auch gut. Nicht so schön ist, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis diese Agentur voll funktionsfähig sein wird. Gleichwohl ist sie ein wichtiger Meilenstein.

Besonders bedauerlich ist, dass es nicht gelungen ist, Sanktionsmöglichkeiten gegen kooperationsunwillige Mitgliedstaaten durchzusetzen, und auch die schwache Einbindung von Sozialpartnern im Management der Agentur ist meiner Meinung nach ein Fehler. Mir ist bis heute unverständlich, wie die konservativ liberalen Fraktionen das vernachlässigen konnten.